Tabajdi úr! Én nem voltam parlamenti képviselő 1990 től kezdődően a magyar parlamentben, de olyan kollégáim, akik ott képviselők voltak, sőt frakcióvezetők és házelnökök voltak, azt állítják, hogy ilyen szabályozás nem volt. Ez nem igaz. Ezt a vitát szerintem folytassák le önök a magyar országgyűlésben. Ez végképp nem tartozik az európai parlamenti vitára.